Vážená pani predsedajúca, útoky Ruska v azovskom mori proti lodiam ukrajinského námorníctva nás majú zastrašiť. Majú ukázať, aké je Rusko silné, hocikedy vraj môže napadnúť slabšieho a že nemusí rešpektovať medzinárodné ani svoje vlastné zákony. V skutočnosti je to však ukážka slabosti. Putin je slaboch a zbabelec. Nezvládol dôchodkovú reformu, ľudia sa búria, ekonomika klesá a tak isto aj jeho popularita. Je pozoruhodné, že naopak Európska únia je v Rusku vnímaná viac pozitívne ako negatívne, a to prvýkrát od marca

Musíme to rezolútne odsúdiť a ukázať, že Európa sa Putina nezľakne. Je dôležité rozšíriť sankcie a potrestať osoby, ktoré za tento útok nesú priamu zodpovednosť. Ukrajina je suverénny štát tak ako každý iný. Musíme sa jej zastať a pomáhať jej, pretože stabilita a mier na Ukrajine je stabilitou a mierom aj v celej Európe.